Putem avea o piață unică perfect funcțională doar dacă cei 500 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene beneficiază de toate drepturile comunitare. Din păcate, realitatea a demonstrat că cetățenii noștri se confruntă cu numeroase blocaje în ceea ce privește activitatea transnațională, blocaje inacceptabile ce pot compromite însăși ideea de piață unică în Uniunea Europeană. Într o perioadă caracterizată de un nivel ridicat al mobilității cetățenilor europeni, consider că este necesară adoptarea imediată a unor reguli speciale pentru lucrătorii transfrontalieri și cei mobili, care să țină seama de interacțiunea sistemelor fiscale și de asigurări sociale din diverse state membre. Consider că o coordonare și o cooperare mai bună între administrațiile fiscale ale statelor membre va conduce la îndepărtarea obstacolelor fiscale transnaționale și la o armonizare a normelor naționale, atât de necesară pentru cetățeni și pentru companii în Uniunea Europeană.